Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister!

Das ist eine Dreistigkeit, die nicht zu überbieten ist, denn wir wissen doch alle, dass das eine infame Lüge ist. Japan schlachtet viel zu lange schon diese friedlichen Meeressäuger ab, um sie an Restaurants zu verkaufen.

deshalb sollten auch wir als ihre gewählten Vertreter auf die Waljagd und das totale Ignorieren des IGH Urteils jetzt angemessen reagieren.

Das Abschlachten der Wale ist ein Verbrechen und trägt zum Aussterben dieser Meeressäuger bei. Die Kommission sollte die Internationale Walfangkommission ermutigen, eine echte Walschutzkommission zu werden, und es sollte möglich sein, Sanktionen gegen Japan zu verhängen.